Într o perioadă în care problemele financiare persistă, Europa are nevoie mai mult ca niciodată de măsuri urgente, care să sprijine redresarea creșterii economice și, tocmai de aceea, consider o strânsă legătură între Comisie și Parlament strict necesară pentru a găsi soluții de succes. O problemă deosebit de importantă pe care Comisia trebuie să o abordeze cu prioritate o reprezintă pericolul dezindustrializării Europei. Trebuie să fim conștienți că, fără o bază industrială puternică, Europa nu are nicio șansă în fața competitorilor globali. Având în vedere că, în ultimii trei ani, investițiile industriale au scăzut cu 2,5 din produsul intern brut, consider că este nevoie urgentă de noi surse de finanțare pentru a stimula redresarea economică și a readuce în fabrici inovarea și noile tehnologii. Dacă Uniunea Europeană nu va ține pasul cu investițiile celorlalte mari puteri în adoptarea și utilizarea acestor tehnologii, competitivitatea noastră viitoare va fi grav afectată și rolul Europei de lider mondial va fi compromis.